En fait, les abus, les pratiques scandaleuses, les crimes tiennent à la pratique de la globalisation sans règle du libre échange, sans protection, à cette logique intrinsèque de l'Union européenne, avec ses traités du marché unique ouvert. On dénonce les effets, on adore les causes...